Mówię o sukcesie, gdyż ramy finansowe stworzone na 6 lat to kolejny krok do coraz większej integracji poszczególnych państw członkowskich.